Nie udało nam się, nie udało nam się ich usunąć na wspólnym rynku. Nie możemy popełnić tego błędu, tworząc wspólny rynek cyfrowy, i to z dwóch powodów nie tylko chodzi o interes z jednej strony przedsiębiorców a z drugiej strony konsumentów europejskich oczywiście to jest bardzo ważne ale to jest także interes całej Europy, całej Wspólnoty, dlatego że funkcjonujemy przecież na globalnym rynku. Jeżeli nie będziemy sobie potrafili poradzić ze zniesieniem barier, ze zwiększeniem swobody przedsiębiorczości, ale także wolnego wyboru konsumentów na tym naszym rynku mimo że dużym to oczywiście przegramy konkurencję na tym globalnym, światowym rynku. Dlatego odbieram bardzo pozytywnie propozycję Komisji, ale także przestrzegam przed pokusą być może nawet nie dzisiaj występującą, ale w przyszłości przeregulowania tego rynku.